Problema pe care vreau să o pun acum credeți că, acum, când discutăm problema migrației, Uniunea Europeană are un plan coerent prin care să se asigure, pe de o parte, securitatea migranților, pe de altă parte, o selecție corectă a celor care migrează din punct de vedere economic sau din perspectiva războiului?

Și avem și un plan de returnare a migranților?